fatti del tutto negativi come LuxLeaks, Panama Paper, Paradise Paper, con la contraddizione di lavorare loro per gli interessi generali e di essere perseguitati perché nulla li difendeva. Noi gli diamo, per la prima volta, una rete di protezione che sarà molto importante per stimolare comportamenti ugualmente positivi nel corso del tempo che verrà. Di questo dobbiamo ringraziare Lei, la relatrice e tutti coloro che hanno lavorato con convinzione. Lei avrà anche un ruolo successivo importante, perché io credo che la Commissione dovrà sorvegliare l'applicazione di quello che stiamo per varare con il voto di domani, perché gli Stati che erano contrari non perderanno l'occasione per cercare di rimettere in discussione ciò che abbiamo sancito. Grazie per quello che ha fatto e spero che prosegua nel darci un aiuto concreto anche per applicarlo adeguatamente.